Wie Sie wissen, sind im SET Plan, der von Ihnen gebilligt worden ist, entsprechende Mittel enthalten. Wir werden in den nächsten Wochen in der Kommission zu entscheiden haben einmal im Rückblick und dann in der Vorausschau ob und wofür wir im investiven Energiebereich Mittel im Haushalt vorschlagen und diese dann durch Sie und die Mitgliedstaaten beraten und bewilligen lassen. Ich sage einmal pauschal, ohne mich unkollegial verhalten zu wollen Ich glaube, dass die Mittel, die im SET Plan und in den Konjunkturprogrammen enthalten waren, dort, wo sie sich bewährt haben, fortgesetzt werden sollten.